Aș dori să vă întreb dacă ați citit opinia Comisiei de la Veneția referitoare la noua Constituție ungară, și, dacă da, care este opinia dvs. în legătură cu acest raport, care este, probabil, cel mai critic pe care l am văzut în 20 de ani în Europa?